Pero a diferencia de Venezuela, una vez hace ya mucho tiempo, después de la revolución sandinista, el actual presidente Ortega salió del poder y del Gobierno por unas elecciones y, desde entonces, en cada elección en Nicaragua ha habido una misión electoral de la Unión Europea, acompañándola.

Usted ha mencionado la posibilidad de que el futuro pueda abrirse paso a través de unas elecciones que sean de nuevo libres, equitativas, transparentes, realmente democráticas. La Unión Europea tendrá que estar en una misión electoral para garantizarlo, pero antes hay mucho trabajo por hacer. La Unión Europea tiene que emplear toda su diplomacia para que pueda, cuanto antes, tener lugar un proceso electoral creíble en Nicaragua que devuelva la democracia y que, de nuevo, volvamos a ver al presidente Ortega, si es el caso, salir del Gobierno y del poder por unas elecciones realmente democráticas.